forseti alþingis góðir landsmenn þegar við komum nú saman til reglulegs þinghalds í haustbyrjun leyfi ég mér að vona að sumarið hafi

ekki var þetta nein fjallræða enda mun stjórnarráðshúsið við lækjargötu þar sem þetta hefur væntanlega verið barið saman vera í innan við tíu metra hæð yfir sjó og það breytist ekki þó nýr húsbóndi láti flagga þar fram í brúnamyrkur sum kvöld í fyrsta lagi fullyrðir forsætisráðherra hér í ræðu sinni að sú þensla sem einkennt hafi íslenskt efnahagslíf á síðustu tveimur til þremur árum sé á undanhaldi og að fram undan sé tímabil aukins stöðugleika og meira jafnvægis í þjóðarbúskapnum ég geri athugasemdir við þessa fullyrðingu ég óttast að hún sé efnislega og beinlínis efnislega röng sjálf fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir þenslu og viðskiptahalla næstu árin og er þó hvorki í forsendum þess

í öðru lagi segir forsætisráðherra að ríkisstjórnin stefni að frekari lækkun skatta á einstaklinga á kjörtímabilinu meðal annars með hækkun persónuafsláttar hverju sætir þá að persónufrádráttur á aðeins að hækka um fjóra komma átta prósent samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem sagt vonandi halda í við launaþróun en ekki einu sinni áætlaða hvað þá líklega launaþróun var þetta boðað í kosningabaráttunni af hálfu samfylkingarinnar að það ætti að halda áfram óbreyttri stefnu fyrrverandi ríkisstjórnar að læða skattahækkunum aftan að lágtekjufólki með þessum lymskufulla hætti og má ég í framhjáhlaupi spyrja hverju sætir að ekki stendur til samkvæmt sama fjárlagafrumvarpi að gera eiginlega neitt í viðbót fyrir aldraða og öryrkja umfram það sem fyrri ríkisstjórn var búin að lofa og í mörgum tilvikum beinlínis semja um hvar er myndarlegt átak i fjárlagafrumvarpinu gagnvart fíkniefnavánni sem við stöndum frammi fyrir hvað með biðlistana í þriðja lagi fjallar forsætisráðherra hér um aðgerðir til að gera samskipti almennings og stjórnvalda greiðari og skilvirkari og nefnir fækkun ráðuneyta í því sambandi það er nefnilega það hefur ráðherrunum fækkað einn tveir þrír fjórir fimm sex sjö átta níu tíu ellefu tólf nei ekki sé ég það það er að vísu þannig að ríkisstjórnin ætlar að leggja landbúnaðarráðuneytið niður að því er virðist en hún skipti í staðinn upp einu minnsta ráðuneyti stjórnarráðsins iðnaðar og viðskiptaráðuneytinu og þar sitja þeir nú hálfdrættingarnir össur skarphéðinsson og björgvin sigurðsson af því að samfylkingin varð að fá jafnmarga stóla svona að nafninu til og sjálfstæðisflokkurinn svona að nafninu til nei hin frjálslynda umburðarlynda jafnaðarmannaumbótastjórn eða hvað hún kallar sig svo hátíðlega á stundum jafnhliða því sem hún kennir sig við gliðnunar og sprungusvæðið þingvelli hefur nú haft meira en fjóra mánuði til að sýna frjálslyndi sitt og umbótavilja í verki og hvernig hefur gengið tökum fyrst ótíðindin sem vorskýrsla hafrannsóknastofnunar færði okkur um ástand þorskstofnsins og horfur með hann við í v g tókum það strax fram að það yrði að horfast af ábyrgð í augu við þau alvarlegu tíðindi og hafa varúðarsjónarmið að leiðarljósi hvað varðaði ákvörðun um afla en við sögðum um leið það á að horfast í augu við að kvótakerfið hefur brugðist það hefur ekki náð því meginmarkmiði sínu að vernda og byggja upp þorskstofninn við í v g gagnrýnum ríkisstjórnina fyrir að horfast ekki í augu við það að kerfið er hrunið í óbreyttri mynd sinni það er fjær því en nokkru sinni að ná markmiðum sínum hvað varðar mikilvægasta nytjastofn íslandsmiða þorskinn við lýsum okkur reiðubúin til þverpólitísks samstarfs um endurskoðun kerfisins en við höfnum því að taka þátt í einhverri sýndarmennsku eða yfirklóri til að fegra óbreytt ástand og þá að hinum svokölluðu mótvægisaðgerðum við þessu áfalli þessu höggi sem þetta auðvitað er niðurskurður þorskkvótans þar hefur ríkisstjórnin unnið ákaflega slælega fyrst þjófstörtuðu einstakir ráðherrar og eyrnamerktu nánast allt milli himins og jarðar sem mótvægisaðgerðir því má auðvitað spyrja stóð ekki ekki til að gera neitt að ráði í samgöngumálum fjarskiptamálum í menntamálum á landsbyggðinni átti ekki einu sinni að mála opinberar byggingar á landsbyggðinni nema vegna þess að það þurfti að draga saman þorskveiðar þurfti þess þá allt í einu eftir óvissu í allt sumar átti svo að heita að pakkinn væri kominn saman og ríkisstjórninni tókst þrátt fyrir að koma þessu upp í tíu milljarða eða þar um bil á þremur árum að gleyma í öllum aðalatriðum þeim sem sannarlega fá þetta högg beint í andlitið það er sjómönnum fiskverkunarfólki og sjávarbyggðunum og sveitarfélögunum sem í hlut eiga sérstaka athygli hlýtur að vekja hversu rýr hlutur sveitarfélaganna er í þessu og áttu þau þó fyrir einmitt sveitarfélögin á landsbyggðinni og við sjávarsíðuna í ærnum erfiðleikum og ekki veit nú vinstri höndin mikið af því sem hin hægri gjörir það á að heita svo að mótvægisaðgerðirnar séu viðleitni til að koma til móts við byggðarlögin og íbúana og hjálpa þeim til að takast á við erfiðleikana með því að bæta búsetuskilyrðin á viðkomandi svæðum en í hinu orðinu er farið að veifa peningum ef fólk vill flytja burt það er meira samræmi þar víkjum þá að öðru viðfangsefni ríkisstjórnarinnar sem ætti að vera það eru aðgerðir gagnvart jafnvægisleysi í hagkerfinu og þau brýnu hagstjórnarverkefni sem því miður bæði fyrrverandi og núverandi ríkisstjórn hafa algjörlega svikist um að takast á við ný ríkisstjórn hefur misst af því gullna tækifæri sem hún auðvitað fékk í vöggugjöf að senda sterk skilaboð út í samfélagið út í efnahagslífið um að nú yrði leið á málum en því miður hafa engin slík skilaboð komið frá þessari ríkisstjórn og þvert á móti oft þannig stóriðjuhagkerfið á að fá stóraukið eldsneyti stóraukið fóður á næstu árum í formi tveggja þriggja fjögurra fimm nýrra stóriðjuverkefna sem undirbúin eru af fullum krafti og seðlabankinn og ríkisstjórn róa áfram sitt í hvora áttina eða hvert var innlegg hæstvirts utanríkisráðherra í það mál á fundi á dögunum

þetta er fína stuðningsyfirlýsingin við viðleitni seðlabankans frá öðrum stjórnarflokknum er það ekki gott að vita þetta en starfar ekki seðlabankinn enn þá samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu ríkisstjórnar og bankans ið frá tuttugasta og sjöunda mars tvö þúsund og eitt um verðbólguviðmið sem ný ríkisstjórn hefur ekki hróflað við ekki fært úr gildi til hvers er hæstvirtur utanríkisráðherra að vísa eða framlag viðskiptaráðherra sem fer hamförum í lýsingum sínum á því hvað gjaldmiðillinn sé ónýtur og þjóðinni dýr hann talar krónuna niður ráðherrann eins og hann lífsins mögulega getur sem betur fer tekur markaðurinn ekkert mark á honum en talið er jafnvitlaust samt og hvernig ætlar ríkisstjórnin að hafa þetta með gjaldmiðilinn ætlar hún að koma sér upp stefnu í málinu eða á hver ráðherra áfram að tala hver með sínu nefi hvað segir fjármálaráðherra telur hann að krónan sé ónýt og kosti landsmenn sjötíu milljarða hvað segir forsætisráðherra er hann ekki yfirmaður efnahagsmála á að fara með og samræma þau mál eða

vegna ég held að hæstvirt ríkisstjórn verði að fara að gera grein fyrir því hvort hún ætlar yfir höfuð að hafa einhverja stefnu í þessum efnum vegna þess að andvaraleysi ríkisstjórnarinnar og skortur á trúverðugleika í efnahagsmálum er ekki bara gagnrýnivert það er stórhættulegt við verðum íslendingar að ná jafnvægi endurheimta stöðugleika ná niður vöxtum stöðva viðskiptahalla og erlenda skuldasöfnun og það eru hagstjórnarmistökin og það eru erlendu skuldirnar sem eru að grafa undan gjaldmiðlum miklu frekar en smæð hans það sem þarf að gera er að stöðva frekari stóriðjufjárfestingar slá þannig á þensluna og á meðan fær náttúran grið og það er hægt að fara í þær friðlýsingaraðgerðir sem þarf að ráðast í það þarf að kalla til víðtæks samstarfs í þjóðarbúskapnum öllum í anda þjóðarsáttar milli ríkis aðila vinnumarkaðar og helstu hagsmuna og almannasamtaka það þarf sennilega að styrkja áfram seðlabankann og stækka gjaldeyrisforðann veruleika ekki síst í ljósi gríðarlega ört vaxandi erlendra skammtímaskulda þjóðarbúsins og það þarf markvissar aðgerðir ekki hálfkák til að draga úr misvæginu í byggðamálum vegna þess að misgengið milli þenslusvæðanna og samdráttarsvæðanna innanlands er hluti vandans einnig í hagstjórnarlegu tilliti og það þarf að leggja af það blekkingartal að það geti á einhvern hátt verið lausn bráðavandans að kasta krónunni og taka upp evru reyndar væri upptaka evru við núverandi aðstæður í efnahagsmálum eins og bensín á bál hver sem framtíð krónunnar verður til lengri tíma litið er alveg ljóst að hún verður gjaldmiðill okkar um mörg næstu ár og það að tala hana niður getur aldrei orðið annað en til bölvunar þó við tæki ákvörðun á morgun um að ganga í e s b þá ætti það ferli mörg ár og við þyrftu hvort sem er að ná stöðugleika í efnahagsmálum til að uppfylla inngönguskilyrðin og við yrðum að notast við krónuna á meðan þetta eru allt saman staðreyndir sem ráðherrar samfylkingarinnar þurfa að kynna sér og viðurkenna áður en þeir hætta sér út í umræður um gjaldeyris og efnahagsmál það er dapurlegt að horfa upp á tvískinnung ríkisstjórnarinnar á sviði umhverfismála það er dapurlegt að ríkisstjórnin skuli engan lit sýna í nýju fjárlagafrumvarpi um að takast á við ört vaxandi misskiptingu gæðanna í okkar samfélagi og það er dapurlegt að að skuli engin stefnubreyting eiga að verða í utanríkismálum þar sem helsta nýmælið eru stóraukin nýtilkomin útgjöld til hernaðarmála í fjárlagafrumvarpinu hið nýja framlag samfylkingarinnar er að fara fram á frá þjóðinni hátt í einn og hálfan milljarð króna til hernaðarútgjalda góðir landsmenn heimsfréttirnar minna okkur íslendinga á það svo til á hverjum einasta degi hversu gæfusöm við erum þrátt fyrir allt að eiga okkar friðsama samfélag okkar fallega land okkar ríkulegu auðlindir til lands og sjávar til umsjónar varðveislu og nota hér er um flest kjöraðstæður til að byggja lýðræðislegt og farsælt velferðarsamfélag en við þurfum þá líka að gæta þess að okkur beri ekki á leið að við bregðumst ekki gæslumannshlutverki okkar gagnvart landinu að við slítum ekki í sundur friðinn í samfélaginu með stóraukinni misskiptingu og misrétti að við gerum ekki blinda og skammsýna græðgi að æðsta boðorði í samfélaginu að við rífum ekki upp rætur okkar glötum ekki tungu okkar og menningararfi í stormum hins hnattvædda samtíma ég þakka þeim sem hlýddu ég þakka þeim sem hlýddu jón kláraði sjs